Sub presiunea guvernului chinez, autoritățile nepaleze au împiedicat circa 20 de mii de tibetani din Nepal să voteze în alegerile pentru prim ministrul guvernului tibetan în exil. Dreptul la vot, dreptul la alegeri libere și la demonstrații pașnice este fundamental pentru fiecare persoană în parte și pentru comunități. Cu cât sunt mai multe obstacole în calea exercitării acestor drepturi, cu atât crește voința oamenilor de a le pune în practică. Sunt convinsă că dorința tibetanilor din Nepal de a și alege conducătorul guvernului în exil este și mai mare, iar încercările autorităților nepaleze și chineze de a i conduce prin frică au exact rezultatul contrariu. Cer Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene să rostească în mod clar aceste cerințe și demersuri ale Parlamentului European în dialogul cu autoritățile nepaleze și chineze.